Emitem aici foarte multe documente, însă este o diferență foarte mare între reflecție și acțiune și, domnule Timmermans și domnule comisar, economie durabilă înseamnă viața oamenilor și înseamnă încrederea cetățenilor în proiectul european. Toți vrem să reziste acest proiect european și, pentru acest lucru, cred că trebuie să ne gândim cum putem să definim conceptele la fel pentru toată lumea, cum putem să le aplicăm în mod transparent la fel pentru toată lumea, pentru că se spunea aici că au fost crize în diverse state în Franța, în Italia, în Olanda, în România, țara mea însă, vedeți, aceste crize au fost tratate diferit și acest lucru nu dă încrederea pentru o Uniune Europeană durabilă.